De geleverde informatie was nuttig en ik heb een beter beeld gekregen van de organisatie en van de toewijding van heel velen.

Ik zag het als mijn plicht als rapporteur om me van taboes of gevoeligheden niets aan te trekken.

Mijn zoektocht begon bij de manier waarop de Europese Rekenkamer de begrotingsuitgaven van het Parlement controleert. Er heerst naar mijn mening te veel het idee dat de meeste uitgaven personeelskosten betreffen en dat er dus niet zoveel mis kan gaan.

In gesprekken met de Rekenkamer stelden we vast dat vanwege de mogelijke imagoschade de controles best wat uitgebreider mogen. Neem nu het Huis van de Europese geschiedenis. De opening is verschillende keren uitgesteld, maar volgende week gaat het gebeuren en in de media is gelijk de discussie losgebarsten of dit nu uit belastinggeld betaald zou moeten worden. Bovendien is het runnen van een museum een kerntaak van het Parlement. En hoe beslis je over de tentoonstellingen zonder politieke vooringenomenheid? In het verslag bevelen we aan dit museum op z'n minst op afstand te zetten en het zou ook prima zijn als de Brusselse lokale autoriteiten meer direct worden betrokken bij dit project.

Overal in Europa neemt de scepsis toe over de Europese Unie en ook over het Parlement. Steeds minder mensen nemen deel aan de Europese verkiezingen.

Ik denk dat de enige oplossing is om minder te zenden en meer te gaan ontvangen. Maar dat is geen eenvoudige taak, want veel kritische burgers hebben zich al helemaal afgewend van de politiek als geheel. Ik stel voor dat de dienst Communicatie gaat werken met concrete ijkpunten om zijn resultaten te meten. Nog gevoeliger liggen de uitgaven van de Europese politieke partijen en stichtingen van politieke groepen. Het Parlement geeft subsidies, maar de verantwoording van de uitgaven is mager. Bovendien stonden de media vol met berichten over verkeerd gebruik door sommige vooral nieuw opgerichte partijen en stichtingen. Hier moet echt meer menskracht op gezet worden dan de twee FTE's die het Parlement ervoor uitgetrokken heeft. Er ligt ook werk voor de interne auditor van het Parlement en natuurlijk voor de nieuw ingestelde autoriteit. Een ander gevoelig punt is het vrijwillig pensioenfonds.

Maar er is wel degelijk een actuarieel tekort van 276 miljoen euro. Over een paar jaar kan de belastingbetaler dit stukje bij beetje gaan ophoesten.

Dan is er nog de algemene onkostenvergoeding. Voor sommige collega's is het principieel onbespreekbaar om hierover verantwoording te moeten afleggen. Ik begrijp dat niet. Dit is geen salaris, maar bedoeld voor specifieke uitgaven.

Laten we nu eens voor eens en voor altijd afspreken dat we hierover wél verantwoording gaan afleggen en dat de resultaten kunnen worden gepresenteerd op de persoonlijke webpagina's van de Europarlementariërs op de site van het Parlement. Er zijn nog tientallen andere aanbevelingen in het verslag te vinden.